Señor Presidente, yo voy a centrarme en el informe de la señora Patrão sobre la pesca de tiburones, y aprovecho para felicitarla por el magnífico trabajo realizado y por la colaboración ofrecida. Dicho esto, no quedan muchas más felicitaciones que dar, en especial a la Comisión Europea, porque esta propuesta es una clara demostración de lo que nunca se debería hacer en la pesca. Su sectarismo y falta de consenso a todas luces contradicen los principios de la próxima reforma, en particular en lo que se refiere al proceso de toma de decisiones de abajo arriba, a través de la consulta —tanto al sector implicado como a la sociedad civil—, en aras de la consecución de un compromiso. Señora Comisaria, un compromiso sobre medidas que afectan de manera muy grave al futuro de una flota no puede ser solamente un compromiso entre usted y las ONG. Usted se ha posicionado exclusivamente de su lado y esto es una subordinación de la Comisión a los intereses de una parte de la sociedad civil, pero no un compromiso con los afectados. Personalmente, me he implicado mucho en este asunto y he trabajado arduamente con el sector, para convencerles de la necesidad de ceder en sus posiciones iniciales, con el fin de que nadie pudiera objetar las propuestas finales. Lo mismo he intentado con las ONG, pero ha sido imposible, porque ellas sabían que la Comisión estaba de su parte. Y, ¿por qué, entonces, iban ellas a querer un compromiso? Yo, señora Comisaria, en relación con lo que ha dicho usted del nivel internacional, acabo de llegar de la reunión de la CICAA, donde todas y cada una de las resoluciones sobre tiburones han sido rechazadas, incluida una como la que usted propone su debate no duró ni un minuto y, además, la Comisión Europea ni siquiera dijo nada. Por tanto, señora Comisaria, ¿cree usted que, en estas circunstancias, es necesario condenar a una flota, justamente frente a los competidores?